Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, au delà du travail qu'a fait Daniel Caspary, je considère que la nouvelle stratégie commerciale proposée par la Commission ne répond pas aux défis que l'Europe doit relever face aux crises financières, économiques, sociales, environnementales et alimentaires que nous traversons, ni à l'attente de nos concitoyens en demande de régulation accrue et d'un nouveau modèle de croissance et de développement soutenable pour la planète. Mais ceci n'est malheureusement pas ou plus une surprise. Face à ces demandes de régulation et de solidarité nouvelles qui s'expriment, l'Union doit définir une nouvelle doctrine pour une autre politique commerciale. Si l'Europe ne défend pas un commerce plus équitable, fondé sur les valeurs de justice et créateur d'emplois de qualité en Europe comme dans le reste du monde, qui le fera? Promouvoir uniquement les services n'est pas une politique. Nous avons besoin de maintenir une industrie et une agriculture fortes, à travers une politique industrielle créatrice d'emplois et une PAC renouvelée.

L'Europe doit être à la pointe de l'équilibre entre ouverture commerciale, espace d'intervention publique et protection légitime des différents secteurs économiques, tant en Europe que chez nos partenaires